Sie ist nicht in der Balance, wir alle wissen es. Dieser Hustensaft soll helfen, dass Balance eintritt, wo momentan Unwucht herrscht.

Ich möchte ganz bewusst als deutsche Rednerin heute den Elefant im Raum benennen, der mir noch zu kurz kam Es ist auch Deutschland, es ist auch mein Land, das die Women on boards Richtlinie blockiert. Ich möchte es hier ganz konkret sagen Es ist Angela Merkel, die sie blockiert. Ich wünsche mir und ich hoffe, sie hört die Rede morgen, sie hört sie nach ich wünsche mir von Angela Merkel, dass sie den Fuß vom Bremspedal der Women on boards Richtlinie nimmt. Ich wünsche mir, dass sie vorangeht, dass sie als momentane Chefin innerhalb der Ratspräsidentschaft deutlich macht Es ist ein Zeichen von Respekt, wer Frauen die Partizipation gibt an jeder Stelle. Es ist ein Zeichen von Respekt, Den haben wir uns verdient.